Titiev, collega's, is een voorbeeld voor ons allemaal en zijn arrestatie raakt ons ook zeer diep. Ik roep de commissaris, de hoge vertegenwoordiger en alle staats en regeringsleiders op om publiekelijk hun verontwaardiging uit te drukken, zijn vrijheid te eisen en de druk op de Russische Federatie te verhogen.